Je partage ce que vous dites sur la presse. En tant qu'ancien journaliste, je soutiens et je défends la liberté de la presse.

Nous avons eu, Monsieur le Premier ministre, un débat, un vrai débat sur l'avenir de l'Europe, un débat animé bien sûr, mais un vrai débat.

Nous devons tous ensemble travailler pour défendre les droits de nos concitoyens. Un grand merci, Monsieur le Premier ministre, je vous salue et après on va aller de l'avant.